Ja, hvala lepa tudi. Na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma v policiji je situacija zelo podobna, s tem, da za versko oskrbo v policiji je zadolžen policijski vikar, ki je koordinator verske oskrbe. Je na delovnem mestu policijski svetnik - policijski vikar. To je sistematizirano delovno mesto v policiji. Izbiro vikarja opravi slovenska škofovska konferenca in, policijski vikar opravlja različne naloge, ki vključujejo oskrb za versko duhovno oskrbo v slovenski policiji. Hvala.